Les femmes sont sous la tutelle des hommes pour le moindre acte de leur vie quotidienne, elles sont considérées comme inférieures, victimes d'innombrables violences.